Señor Presidente, señora Comisaria, me encuentro entre los firmantes de esta pregunta a la Comisión, y, por tanto, hago mías las preocupaciones que han expresado los firmantes que intervinieron antes de que usted lo hiciera, porque la preocupación está fundada. Nos encontramos ante una Directiva que, en su momento, se justificó como una contribución, a través de la herramienta de la retención de datos, a la lucha contra la delincuencia grave organizada y, en particular, contra el terrorismo y los ejemplos se han puesto sobre la mesa a raíz de los atentados de 2004 y 2005

relativo a los derechos fundamentales y sea, por tanto, la mejor garante de los principios de necesidad y de proporcionalidad.